ráðast í það að sameina heilbrigðisstofnanir á fjórum svæðum á vesturlandi vestfjörðum og norðurlandi þar er jafnan greint frá því að stefnt er að því að tillögur um framkvæmd sameiningar liggi fyrir í byrjun júní og þær verða að fullu komnar til framkvæmda um næstu áramót þetta kom mér dálítið á óvart í ljósi þess að þegar nýsett heilbrigðislög frá því í mars tvö þúsund og sjö eða lög um heilbrigðisþjónustu voru sett lýsti þáverandi heilbrigðisráðherra siv friðleifsdóttir háttvirtur þingmaður því yfir að það væru engar áætlanir um skipulagðar sameiningar heilbrigðisstofnana í kjölfar lagasetningar eða þeirra laga sem þá voru fyrir alþingi þó að auðvitað gæti enginn ákveðið fram í tímann hvað yrði gert þá lægju alla vega ekki fyrir neinar áætlanir um slíkt á þeim tíma en lögin eru þannig að ráðherra hefur heimild til að sameina stofnanir heilbrigðisstofnanir samkvæmt fimmtu

en auk þess hefur ráðherra í sömu lagagrein heimild til að breyta og ákvarða umdæmi með reglugerð þannig að það er hægur vandi út af fyrir sig að sameina hvaða stofnanir sem er á landinu út frá þessum tvöföldu heimildum ráðherra til reglugerðarsetningar virðulegi forseti

ég hef engar frekari upplýsingar um þetta mál og það er dálítið athyglisvert að þingið skuli hafa afgreitt þessa lagasetningu sem ég hef nefnt á þann veg að ekkert þurfi að gera þinginu grein fyrir þessum áformum aðeins sambandi íslenskum sveitarfélaga og viðeigandi sveitarfélögum þess vegna held ég að það sé óhjákvæmilegt að inna hæstvirtan ráðherra eftir því hvaða sameiningar eru á döfinni og ég hef lagt fram fyrirspurnir um það á þingskjali átta hundruð sjötíu í þremur liðum þar sem í fyrsta lagi er spurt fyrstu hvaða heilbrigðisstofnanir er ráðgert að sameina á vesturlandi vestfjörðum og norðurlandi samanber tilkynningu ráðuneytisins

þeirra stofnana sem sameina á varðandi fjárhag eða þjónustu sem sameiningunni er ætlað að bæta úr